til þingsályktunar um stefnu íslands í málefnum norðurslóða sem liggur fyrir þinginu á þingskjali fjögur hundruð og átta

í gegnum skýrslur dylst ekki að það eru að verða gríðarleg umskipti sem eiga sér stað á norðurslóðum af völdum loftslagsbreytinga þessar breytingar í sjálfu sér undirstrika rækilega hversu brýnt það er að við íslendingar og aðrar þjóðir bindumst samtökum um að grípa til róttækra ráðstafana til að draga úr hlýnun andrúmsloftsins af manna völdum það breytir engu um það að þessi miklu umskipti eru að eiga sér stað breytingarnar eru staðreynd í þessum breytingum felast bæði tækifæri með ferðafólk fyrir frakt á milli heimsálfa fiskveiðum en þó verður líklega horft með mestri spennu en líka ugg til olíu og gaslinda ég held að það sé staðreynd að fjölmörg tækifæri gætu opnast fyrir íslendinga í tengslum við þjónustu gagnvart slíkri nýtingu ekki síst við vinnslu kolefnis við norðausturströnd grænlands á jan mayen svæðinu bæði noregsmegin og eins á drekanum en líka í tengslum við fraktflutninga á nýjum siglingaleiðum sem kynnu að opnast frá kyrrahafinu um norður íshafið til norður atlantshafsins ég er líka þeirrar skoðunar að ný tækifæri gætu legið í mannvirkjagerð vegna þess að íslensk fyrirtæki hafa getið sér ákaflega góðs orðstírs og hafa gott orðspor á því sviði á norðlægum slóðum svo sem í grænlandi og örugglega mun ekki standa á íslenskum frumkvöðlum að tengja sig ferðatengdri útgerð norður eftir þar að auki hef ég lengi verið þess hluta norðursins sem að okkur snýr og sömuleiðis sem miðstöð fyrir alþjóðlegt samstarf á sviði björgunar og leitar á norðurhöfum sem er forsenda þess að menn geti sótt fram til nýtingar á þessum slóðum opnun hafsvæða sem núna er undir lás og slá sem okkar forna skáld kallaði landsins forna fjanda muni líka óefað leiða til veiða á nýjum sjávartegundum bæði fiskstofnum en hugsanlega líka einhvers konar dýrum sem eru lægra í fæðukeðjunni og þarna opnast líka ný tækifæri fyrir íslendinga við þurfum því í senn að haga okkar stefnu þannig að hún bæði tryggi hlutdeild okkar í þessum stofnum sem kunna að

á þessum slóðum sömuleiðis tel ég rétt að geta þess að aukin umsvif á svæðinu geta líka ef við spilum rétt úr okkar kortum styrkt pólitíska stöðu íslands í alþjóðlegu tilliti til marks um það er áhugi ýmissa asíuþjóða eins og til dæmis

í þessum breytingum liggja því margvísleg jákvæð tækifæri fyrir okkur en því er hins vegar ekki að leyna að vissar hættur geta líka fylgt auknum umsvifum á norðurslóðum umhverfisslys annaðhvort við vinnslu eða flutning á eldsneyti gæti haft alvarlegar afleiðingar fyrir afkomu

mikla síðastliðið vor sem varð í mexíkóflóa þá skulum við ekki gleyma því hvað við erum staðsett við erum staðsett bókstaflega í útfalli norður íshafsins og slys geta fyrir tilstilli kraftmikilla strauma vestan lands og austan haft áhrif á hafsvæðum innan lögsögunnar í þessu samhengi bið ég háttvirtir þingmenn að gleyma því ekki að í fimbulkulda

forgangsverkefni er að tryggja stöðu íslands sem strandríkis innan norðurskautssvæðisins hvað varðar allar alþjóðlegar ákvarðanir sem því tengjast og þar með þróun þess á grundvelli lagalegra efnahagslegra vistfræðilegra og landfræðilegra raka og þar er mikil vinna óunnin við þurfum að líta á hana sem fjárfestingu í framtíðarhagsmunum og við verðum sem þjóð að tryggja fjárveitingar til að kosta það akademíska atgervi sem þarf til að smíða hin traustustu rök í málflutning okkar inn í öldina náskylt þessu er jafnframt að róa öllum árum að því að efla og styrkja norðurskautsráðið sem þann vettvang þar sem málefnum er ráðið til lykta af þeim átta þjóðum sem þar eiga sæti hagsmunum íslands tel ég að sé best gætt með því að leggja rækt við marghliða samstarf þar sem norðurskautsríkin átta ísland noregur bandaríkin rússland finnland svíþjóð kanada og danmörk fyrir hönd grænlands sitja við borðið ásamt fulltrúum frumbyggja áheyrnarríkja og að sjálfsögðu alþjóðlegra samtaka sem láta svæðið sig varða fyrir ísland er það jafnframt mjög mikilvægt að tryggja þann skilning að norðurslóðir eru svæði sem ná í senn yfir norðurheimskautið en jafnframt spanna þau líka þann hluta norður atlantshafsins sem tengist norðurheimskautinu nánum böndum í gegnum efnahagsleg rök vistfræðileg pólitísk en líka í gegnum öryggistengd lönd út frá þessu sjónarhorni er það einfaldlega rangt tel ég að einblína á þröngar landfræðilegar skilgreiningar eins

orkumála og umhverfisverndar og sömuleiðis tel ég að stefna af þessu tagi sem við erum að ræða í dag inngróinn partur af henni eigi að vera stuðningur íslands við réttindi frumbyggja svæðisins á öllum sviðum við

samtökum frumbyggja hefur verið bægt frá samráði um svæðið frumbyggjarnir byggja líf sitt í dag og framtíð sína á morgun undir farsælli þróun norðurslóðanna og eins og ég horfi á þetta mál tel ég að það væri siðferðilega óverjandi að rökstyðja að þeir hafi ekki fullan rétt til að koma að henni fyrir íslendinga er það sömuleiðis lykilatriði að ná samstöðu um að það

að fyrr í framsögu minni í dag ég tel að við eigum að nálgast þessa öryggishagsmuni undan tvenns konar sjónarhorni í fyrsta lagi að tryggja eins ríkt alþjóðlegt samstarf og okkur er kleift um borgaralegt öryggi ekki síst gagnvart umferð um sjó en líka í lofti líka gegn umhverfisvám bæði þeim sem hugsanlega er hægt að sjá fyrir að gætu gerst en við eigum sömuleiðis að hafa allan þann viðbúnað til dæmis í formi samstarfs við aðrar þjóðir sem hægt er að byggja upp gegn einhvers konar óhöppum sem við sjáum ekki beinlínis og um rannsóknir hér var fyrir skömmu í reykjavík gerður fyrsti samningur allra norðurskautsríkjanna átta um leit og björgun á norðurslóðum ég lít á þann samning sem sögulegt og glæsilegt fordæmi fyrir aðra samninga norðurskautsríkjanna átta á sviði annarra málefna sem tengjast norðurslóðum og krefjast samvinnu í öðru lagi tel ég líka að það sé í samræmi við utanríkisstefnu íslands að vinna gegn hvers konar hervæðingu norðurslóða ég tel að þær megi aldrei aftur verða vettvangur vígbúnaðarkapphlaups eða verða átakasvæði milli stórvelda og sem betur fer les ég stöðuna þannig að það blási þannig í pólitík okkar heimshluta að það sé tækifæri til þess núna að gera norðurslóðir að fyrirmynd um samstarf um sameiginlega hagsmuni um frið og um öryggi sömuleiðis og leiðir af sjálfu frá keppt um þau tækifæri sem verða til í kjölfar aukinna efnahagsumsvifa á þessu svæði ég tel líka að frá sjónarhóli umhverfisverndar sé mikilvægt að við nýtum aukna þátttöku okkar og ábyrgan málflutning til að skerpa og styrkja stöðu okkar sem skýrs málflytjanda varðandi aðgerðir alþjóðasamfélagsins gegn loftslagsbreytingum af völdum mannsins ég tel að stefna okkar á norðurslóðum og framkvæmd hennar

ákaflega öflugan og raunar fjölþættan rannsóknarkjarna við háskólann á akureyri og háskóli íslands er líka að spýta duglega í lófana um þessar mundir í þessum efnum þaðan hafa meira að segja verið kvaddir menn til ráðgjafar við stór þjóðabandalög um málefni norðurslóða ég vil líka láta þess getið að í ýmsum öðrum stofnunum

ég að það væri líka heppilegt fyrir framvindu málsins í þinginu að það yrði leitað skoðunar háttvirtur umhverfisnefndar á þessari tillögu